Elnök úr, magyarként, Lengyelország barátjaként, közép európaiként, új tagállamiként nagy öröm és elégtétel az Ön elnöki tevékenysége, mert ez hozzájárulhat a 12 új tagállam teljes emancipációjához, hiszen egyelőre mi csak egyenlők vagyunk, de szeretnénk

Történelmi az Ön vállalása Elnök úr, mert egy olyan kényes kérdést vállal Sziléziaként, amit korábban nem vállaltak, nevezetesen, hogy közvetítő szerepet vállal a nemzeti kisebbségek ügyében.

Az, hogy Ön vállal közvetítést a magyar szlovák konfliktusban és Szlovákián belül a szlovák többség és a magyar nemzeti közösség között, ez egy történelmi tett.